Comercianții ar trebui să i informeze pe consumatori și să obțină acordul acestora, inclusiv cu privire la orice condiție conform căreia o sumă este blocată pe card ul de credit sau de debit al acestora. De asemenea, este important să protejăm consumatorii în privința clauzelor contractuale abuzive. Din păcate, de multe ori, pentru serviciile bancare, pentru asigurări, pentru serviciile de comunicații electronice sau pentru serviciile turistice clauzele contractuale sunt scrise pe verso, cu litere foarte mici, și de multe ori clienții semnează formularul de înscriere sau factura fără însă a citi și clauzele contractuale de pe verso. Chiar și în cazurile în care aceștia citesc toate clauzele contractuale și își exprimă dezacordul cu una dintre acestea, clienții nu au putere de negociere. Într un astfel de caz, primul răspuns primit de consumator este acela că există un contract standard al companiei și că el nu poate fi modificat. Autoritățile naționale pentru protecția consumatorilor ar trebui să verifice aceste contracte standard pentru a proteja consumatorii împotriva clauzelor abuzive.